Wysiłki władz w celu przygotowania kraju do tego procesu należy uznać za zadowalające. Widoczne są ponadto systematyczne postępy. Działania te wpisują się w strategię rozszerzenia Wspólnoty o wszystkie kraje bałkańskie, co pozostaje w jej niekwestionowanym interesie. Ubolewam zatem nad tym, że już po raz czwarty Rada Europejska nie osiągnęła porozumienia w tej sprawie. W ostatnim czasie Macedonia podjęła skuteczną walkę z przestępczością zorganizowaną, aktywnie działa na rzecz poprawy relacji z sąsiadami, widoczne są też postępy w reformowaniu administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzono jasne kryteria finansowania partii politycznych. Kraj utrzymuje stabilność makroekonomiczną, realizowane są szerokie inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Dzięki unijnej mediacji udało się zakończyć niedawny kryzys polityczny. Niektóre kwestie, takie jak sprawa arcybiskupstwa ochrydzkiego, wymagają jeszcze wyjaśnienia. Liczę jednak na trwałe porozumienie.